Din păcate, vaccinul pentru combaterea virusului este încă în stadiu de lucru și se apreciază că epidemia va avea cel mai mare impact în luna aprilie. De aceea, Uniunea trebuie să depună toate eforturile pentru asigurarea unei informări în timp real a fermierilor din statele membre. Este nevoie de supravegherea permanentă a zonelor încă neafectate de virus pentru a determina rutele de contaminare. Mai mult, este esențială diagnosticarea corectă și raportarea cazurilor către autoritățile naționale pentru a izola focarele. Doamnă comisar, virusul a fost inclus deja în sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje. Cum vedeți difuzarea informațiilor necesare direct către fermierii din zonele afectate?